virðulegi forseti ég vil þakka hæstvirtum heilbrigðisráðherra fyrir hans yfirferð og ræðu og raunar þakka honum líka fyrir það verklag sem hann

afhenta hans ræðu áður en umræðan á sér stað til þess að tryggja betur dýpt og málefnalega nálgun í henni ég tel það vera til sérstakrar fyrirmyndar eins og hér hefur komið fram er þetta kannski eitt af flóknustu umfjöllunarefnum samtímans og ég tek undir þau sjónarmið sem koma fram hjá hæstvirtum ráðherra að það sé full ástæða til þess að nýtt alþingi fái að koma að málinu í ljósi þess hversu umdeilanlegt og umdeilt það er og um það sé fjallað sérstaklega á grundvelli þess nýja umboðs sem nýtt alþingi hefur hæstvirtur ráðherra fór sérstaklega yfir ákveðin álitamál eins og til að mynda takmarkaðar rannsóknir flókna félagslega þætti siðferðileg álitamál og svo framvegis í ræðu hans segir hann með leyfi forseta eitt erfiðasta lögfræðilega og siðfræðilega úrlausnarefnið sem tengist staðgöngumæðrun er hvenær og hvernig eigi að ganga frá afsali á foreldrastöðu er hægt að gera bindandi samninga fyrir fæðingu barns

og þar koma inn slík mannréttinda og siðferðissjónarmið að því verður ekki líkt í raun og veru við neitt annað sem við erum að fjalla um hér á hinu háa alþingi það er virðulegur forseti fyrir það fyrsta út frá jafnréttis og kvenfrelsissjónarmiðum stórkostlega varasamt og vafasamt að það sé hægt að að halda því fram

eins og segir í umsögn femínistafélags íslands um þingsályktunartillöguna um staðgöngumæðrun á fyrra þingi þá segir þar með leyfi forseta í áratugi hafa femínistar og aðrir mannréttindasinnar barist fyrir því að konur séu ekki settar í þá stöðu að þurfa að gefa frá sér barn það er hins vegar veruleiki sem hefur blasað við fátækari og eða félagslega lægra settum konum í árhundruð og gerir enn víða um heim tilkoma fóstureyðinga og uppbygging velferðarkerfisins hafa leitt til þess að fáar konur hér á landi þurfa að standa í þessum sporum sé staðgöngumæðrun í velgjörðarskyn heimiluð með lögum er verið að heimila fólki að biðja konur sem standa þeim nærri að ganga með barn til að gefa það frá sér það er stórkostlega varasamt að ganga út frá því yfir höfuð að það séu réttindi fólks að eignast börn með hvaða ráðum sem er og að litið sé þar með á konur sem eins konar vettvang fyrir annarrra vilja að konur æxlunarfæri þeirra og líkami séu verkfæri í þeim tilgangi til að tryggja öðrum sín markmið vinstri hreyfingin grænt framboð er femínískur flokkur og hefur fjallað um þetta vandasama mál á sínum vettvangi ítrekað og hefur komist að þeirri niðurstöðu að þetta sé óráð flokkurinn sem slíkur hefur sett sig gegn

reynsla annarra þjóða hefur líka sýnt okkur það að það er erfitt að koma í veg fyrir að þær aðstæður skapist að velgjörðarskyn breytist í hagnaðarsjónarmið það verður að hafa í huga að öllum meðgöngum og fæðingum geta fylgt óþægindi kvalir og mikil áhætta það er því vandséð að sjá hvernig má takast að koma í veg fyrir kúgun eða þvingun þegar kemur að staðgöngumæðrun í velgjörðarskyn sérstaklega þar sem staða kvenna er í raun og veru veikari en staða karla og veikari en þeirra í öllu tilliti konur sem afhenda líkama sinn tímabundið til æxlunar fyrir markmið annarra eru í þeirri stöðu að vera í raun og veru hlutgerðar enn alvarlegri er auðvitað staðan eins og hér hefur komið fram í fátækari ríkjum þar sem er skortur á regluverki og fátækt og veik staða kvenna gerir það að verkum að konur eru í stórum stíl að ganga með börn fyrir barnlaus hjón af vesturlöndum sem greiða fyrir það oft þriðja aðila og þar koma inn enn þá flóknari siðferðileg sjónarmið sem varða einfaldlega þá forréttindastöðu sem við erum í hér á vesturlöndum gagnvart fátækari hlutum heimsins mig langar hér í lokin á máli mínu virðulegur forseti að vitna í grein eftir kajsu ekis ekman sem er blaðakona og femínisti drífa snædal þýddi grein eftir hana undir heitinu við erum vélar við erum ekki náttúruauðlindir fylgiskjal við umsögn femínistafélags íslands í lok þessar greinar eftir kajsu segir með leyfi forseta er þetta einfalt mál nei látum við undan þrýstingi já stöðugt markmiðið á samt alltaf að vera hið sama annars getum við jarðað jafnréttisbaráttuna strax er það ekki annars grunnurinn að jafnréttisbaráttunni að konur eiga ekki að vera verkfæri í höndum annarra hvort sem það eru feður makar vatíkanið einmana karlar karlar með völd valdalausir karlar eða ófrjóar konur við eigum að lifa kynlífi þegar við viljum sjálfar og eignast börn þegar við þess óskum við erum ekki vélar við erum ekki náttúruauðlindir andstaðan við staðgöngumæðrun snýst einfaldlega um rétt okkar til að vera heilar manneskjur